Señora Presidenta, el sector agrario no ha sido ajeno a las dificultades de la economía en general. Meses atrás tuvimos la oportunidad de debatir la situación de los productores de leche, pero ya entonces muchos de nosotros pusimos de manifiesto que la crisis estaba haciendo mella en los demás sectores de la agricultura. La situación que atraviesa el conjunto del sector es difícil con precios bajos en origen en la mayor parte de las producciones y muchas explotaciones cuyos números comienzan a situarse por debajo del umbral de rentabilidad. Esta situación ha puesto de manifiesto el desequilibrio existente entre los actores de la cadena de valor del sector agroalimentario la necesidad de dar transparencia al sistema de configuración de precios y de reequilibrar, dentro de la legislación vigente, la capacidad negociadora de las partes son cuestiones aún pendientes. Otra cuestión que nos preocupa en este difícil contexto es la merma en la competitividad de nuestros agricultores, que soportan, a diferencia de sus competidores, elevados costes de producción. Lo que pido es que se articulen medidas de apoyo comunes y que no se hagan pivotar las soluciones en la capacidad de respuesta de cada Estado miembro.